Gospodine predsjedniče, kako i sama dolazim iz priobalnog područja, svjesna sam izazova s kojima se suočavamo u usklađivanju morskih i obalnih aktivnosti te osiguravanju održivog razvoja. Držim kako je integrirano upravljanje obalnim područjem ključ opstanka priobalnih područja u Hrvatskoj jer ne smijemo dozvoliti da daljnji razvoj turizma poremeti ostale djelatnosti od kojih stanovništvo živi van ljetne sezone. Postizanje nekih od glavnih ciljeva Unije po ovom pitanju, kao što su poticanje razvoja morskih izvora energije, promicanje dostupnosti luka te jačanje održivog razvoja sektora ribarstva i akvakulture donijelo bi veliku korist ovoj Zajednici, a time i Republici Hrvatskoj. Koordinacija nadležnih tijela država članica potrebna je kako bi upravljanje obalnim područjem bilo istinski integrirano. No naglašavam kako bi ovo pitanje trebalo ostati u potpunosti u nadležnosti država članica bez i najmanje mogućnosti da Unija s centralne razine utječe na prostorno planiranje u zemljama članicama. Također smatram kako ćemo integrirano upravljanje Sredozemljem postići samo proglašenjem isključivih gospodarskih pojaseva u mediteranskim članicama jer trenutno stanje smanjene kontrole ostavlja previše prostora onima kojima održivi razvoj nije na prvome mjestu. Takvima moramo konačno stati na kraj, a državama članicama dati mogućnost da proglašenjem isključivih gospodarskih pojaseva u međusobnoj koordinaciji zaštite naše resurse i osiguraju budućnost obalnim područjima.